Creemos que son resultados muy similares a años anteriores. No ha sido ni mejor ni peor. Se han conseguido mejorar ciertos programas, pero pensamos que se puede hacer mucho más. Y por eso me quiero centrar en el tercer mensaje. Porque el Grupo socialista se va a abstener en la votación de mañana y queremos explicar el porqué. Como digo, no porque no estemos contentos con el trabajo que han hecho los ponentes no porque creamos que sea un resultado peor que en años anteriores, pero creemos que hay que dar un toque de atención a la manera en la que se llevan las reuniones. No se puede negociar en un día, en dieciséis horas, a las 4 de la mañana, un presupuesto serio. No se pueden dejar temas encima de la mesa, sin ni siquiera entrar a debatir. No hemos podido hablar de propuestas como la del señor Deprez. No hemos podido hablar del Cuerpo Europeo de Solidaridad y, por lo tanto, queremos mandar este toque de atención al Consejo y esperamos que el año que viene las cosas puedan cambiar.